Doamnă vicepreședintă Reding, ceea ce ați auzit acum este dovada halucinantă a intervenției unui europarlamentar în treburile justiției din țara mea. O întreb pe doamna deputat Macovei de unde știe aceste date, fiind vorba de dosare în curs de investigare. Poate nu știți, dar, pe 22 mai, Consiliul Superior al Magistraturii a acuzat o pe doamna Macovei că a intervenit în cazul unui procuror și a considerat acest lucru intervenție în treburile justiției și subminare...